ætlar ekki að setja hinn frjálsa markað út á kant ég fagna því en mig langar að spyrja háttvirtan þingmann samhliða því sem hún sagði hér áðan að í ríkisstjórnarsamstarfi sjálfstæðisflokks og samfylkingar hefði samfylkingin fallið í þá gryfju að hún notaði reyndar ekki orðin að falla í þá gryfju heldur hefði hún haldið áfram og tekið við gamaldags stjórnsýslu og lét yfir okkur ganga eins og háttvirtur þingmaður ragnheiður elín árnadóttir bætir hér við mig langar að spyrja háttvirtan þingmann þórunni sveinbjarnardóttur sem var ráðherra í tuttugu mánuði leiddi hún nýjungar í stjórnsýslu í sínu ráðuneyti hverjar voru þær hvernig tókust þær að lokum frú forseti vil ég taka undir með háttvirtum